Was wir hier nämlich immer wieder vergessen Beispielsweise Speiseeiserzeugung und vieles andere mehr ist vor Jahren ersetzt worden durch billige Produkte, zum Teil eben auch Palmölprodukte, und das, was verdrängt worden ist, waren Milcherzeugnisse, und das könnte auch wieder rückgängig gemacht werden und somit natürlich auch die Nachfrage in Europa reduziert werden.